Er werd driftig campagne gevoerd om de kiezers te overtuigen.

Men stemde uiteindelijk voor optimisme, maar ook voor invloed op wie de nieuwe Commissievoorzitter zou worden. Een grote meerderheid in het Europees Parlement was immers duidelijk wij zouden alleen in zee gaan met een van de Spitzenkandidaten als voorzitter van de nieuwe Commissie, net als vijf jaar eerder.

Een veelgehoord geluid in Nederland is dan ook waarom heb ik dan gestemd? Mensen voelen zich bedrogen en ik snap dat gevoel heel goed.

Dat valt u persoonlijk niet te verwijten, maar daarom is het hier wel extra belangrijk dat u in dit debat duidelijk stelling neemt over de rechtsstaat. Vandaar mijn simpele vraag schaart u zich achter de artikel 7 procedures die de afgelopen jaren door de Commissie en het Parlement zijn opgestart tegen de Poolse en Hongaarse regering?

Het gedoe rond uw voordracht laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om Europa democratischer te maken, en dat betekent nog meer inzet van u, maar ook van ons.

Als u vandaag gekozen wordt, dan kunt u de komende jaren rekenen op de steun van de Partij van de Arbeid als het gaat om een groen, rechtvaardig en sociaal Europa.